Plus que jamais, l'Europe apparaît comme nécessaire il est donc nécessaire, aussi, d'adapter le budget à cette nouvelle réalité. Je souhaite saluer la détermination et l'engagement de Charles Michel qui, aux côtés de la présidence croate, cherche à trouver un accord sur le budget européen. Il a notre plein soutien pour y parvenir, mais à condition que ce soit un bon budget. L'Europe n'est pas seulement une affaire d'engagement, puisque nous avons pris beaucoup d'engagements politiques ces dernières années.

Tout cela appelle des actions urgentes de la part de l'Union européenne.

Tout d'abord, la taille du budget. Il nous faut des moyens pour relever les défis actuels et futurs, et nous ne pouvons pas nous entendre sur de belles ambitions un jour et, le lendemain, limiter nous mêmes notre capacité à atteindre nos ambitions. Il en va de la crédibilité de l'Union européenne devant les citoyens de mettre en accord nos déclarations politiques et notre capacité d'agir. Deuxièmement, les nouvelles ressources propres.

Un budget européen réel appelle des ressources propres solides.

Nous devons disposer de mesures efficaces pour protéger le budget européen, dès lors que les valeurs européennes sont attaquées. Mon groupe n'est pas prêt au compromis sur la question de l'état de droit. Erasmus, l'emploi des jeunes, la sécurité et la défense, la protection des frontières et la gestion de la migration tout cela demande un budget solide. Après le Brexit, après les crises que nous avons traversées, nous sommes d'accord sur la nécessité maintenant de renouveler l'euro, et la décision sur le budget doit être la preuve que nous en sommes capables. Le Parlement européen ne doit pas accepter un compromis qui mine la crédibilité d'une Europe capable d'agir pour ses citoyens.